uporabu resursa i očekuje se da će se povećati još više ako se ništa ne poduzme. Odbacivanje plastičnih vrećica u okoliš uzrokuje onečišćenje i pogoršava rašireni problem otpada, posebno u vodenim površinama ugrožavajući vodene ekološke sustave diljem svijeta, a posebno time mislim na svjetska mora, a ovdje se želim referirati na Jadransko more i na problem ugroze Jadranskog mora vezano za plastični otpad. To je jedan od razloga zašto sam glasovala za ovaj prijedlog. Države trebaju poraditi na informiranju građana, buđenju svijesti o negativnim posljedicama korištenja plastičnih vrećica, a sve kako bi se doprinijelo stvaranju čišćeg i zdravijeg okoliša.